Voorzitter, collega's, het is natuurlijk al vele malen gezegd de top is mislukt.

Ik denk in het bijzonder aan wat we kunnen doen om te komen tot een meer duurzaam transportsysteem.

Maritieme Organisatie. Welnu, ik zou aan de Raad en de Commissie willen vragen om binnen deze organisaties de onderhandelingen onverminderd voort te zetten en de druk op te voeren door nu al unilaterale maatregelen voor te bereiden, indien een akkoord op relatief korte termijn niet mogelijk is. Ondertussen kunnen we natuurlijk zelf ook heel veel huiswerk maken.